Jsem přesvědčen, že role Evropského parlamentu a Evropské unie na mezinárodním poli je i o tom, že se snažíme podporovat demokratizační tendence v jednotlivých státech, které jsou partnery Evropské unie, a v případě Venezuely, o které je toto usnesení, je zřejmé, že tato země dnes stojí na pokraji občanské války, že tam jsou obrovské ekonomické problémy, o kterých také hovořili moji předřečníci. A proto je správné, aby Evropský parlament k tomuto přijal usnesení a mimo jiné nabídl jednotlivým stranám ve Venezuele debatu a aby se zástupci Evropského parlamentu případně na takovéto debatě podíleli. Na druhou stranu je správné, že to usnesení jasně popisuje, že viníkem problému je dnes prezident Maduro a jeho lidé, že on zneužívá justici ke svým mocenským hrám a že na druhé straně stojí demokraticky zvolený parlament, který by měl být našim partnerem.